Europejska Służba Działań Zewnętrznych tworzona jest w oparciu o traktat lizboński przyjęty z pominięciem referendum, czyli bez możliwości wyrażenia woli przez obywateli państw Unii Europejskiej.

Z niepokojem obserwujemy próbę zawłaszczenia najwyższych stanowisk i placówek przez niektóre kraje. Brak koncyliacyjności w podziale stanowisk, szczególnie w oparciu o kryterium geograficzne, a jednoczesne izolowanie ESDZ od parlamentów krajowych budzi poważny niepokój. W Komisji Spraw Zagranicznych przepadła poprawka umożliwiająca parlamentom państw członkowskich pełne zaangażowanie w sprawowanie kontroli i nadzoru nad wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa oraz polityką bezpieczeństwa i obrony. Pozbawienie legitymizacji tych służb przez parlamenty krajowe wskazuje na tendencje tworzenia specjalnego klubu i alienowania go od narodów Europy.